frú forseti það gleður mig að unga kynslóðin í framsóknarflokknum sé í vaxandi mæli að horfa til evrópu mér sýnist á máli háttvirts þingmanns sivjar friðleifsdóttur að það gæti skapast ákveðin samstaða millum samfylkingarinnar dag framsóknarflokksins um þetta grundvallaratriði í íslenskum utanríkismálum það er auðvitað gleðilegt mér þótti líka vænt um að heyra það að háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hefur njósn af því innan sjálfstæðisflokksins að þar sé vaxandi fylgi við evrópusambandið líka þá er auðvitað hugsanlegt að það verði bara eftir

öflugur að vísu í andstöðu við e s b á vinstri vængnum og svo forusta sjálfstæðisflokksins ég varð undrandi yfir því að háttvirtur þingmaður skyldi lýsa því yfir að hún styddi stefnu sjálfstæðisflokksins varðandi samningaviðræður við bandaríkjamenn það vill svo til að hæstvirtur forsætisráðherra hélt ræðu á

haldið á samningaviðræðunum við bandaríkin staðreyndin er auðvitað sú að það er að verða sögulegt hlutskipti sjálfstæðisflokksins að klúðra samingum um varnir íslands við bandaríkin það er auðvitað ákaflega merkilegt ég er viss um að það skýrist hér fyrr í dag en mér finnst það auðvitað skrýtið með hvað einmuna fáránlegum hætti þær samningaviðræður hafa verið keyrðar eða látnar liggja í láginni af hálfu forustu ríkisstjórnarinnar ég lýsi svo depurð minni yfir því að jafnöflugur stjórnmálamaður og háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir er skuli ekki taka undir þá kröfu og skuli í reynd taka undir linku hæstvirts utanríkisráðherra varðandi þá svívirðu sem notkun